La situation en République centrafricaine, qui traverse la pire crise de son histoire, est en effet alarmante. À plusieurs reprises, et pour la dernière fois le 5 décembre, la haute représentante a exprimé ses vives préoccupations quant à l'escalade de la violence en cours et aux graves violations des droits de l'homme qui sont commises en toute impunité.

Face à la gravité de la crise, il est urgent pour la communauté internationale d'agir rapidement pour éviter que la situation ne dégénère. L'Union européenne participe activement aux efforts de la communauté internationale pour apporter une réponse à la dimension politique, sécuritaire et humanitaire, ainsi qu'en matière de droits de l'homme, de la crise actuelle et pour contribuer à sa résolution.

Nous saluons l'intervention de la force africaine, appuyée par la France, elle même soutenue par d'autres États membres, pour mettre fin aux violences et restaurer la sécurité. La Commission européenne a déjà pris l'engagement de mobiliser, comme certains d'entre vous l'ont mentionné, 50 millions d'euros à travers la facilité de paix en Afrique pour la force africaine MISCA.

L'Union européenne œuvre également en faveur d'un suivi étroit de la République centrafricaine par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève. La réponse européenne à la crise en République centrafricaine est substantielle et multiforme. Elle comprend aussi bien une aide d'urgence en faveur des populations les plus démunies, dont le nombre ne cesse de croître, que des actions relevant du moyen terme. Ainsi, une mesure d'aide exceptionnelle a été adoptée par la Commission pour financer un programme de stabilisation à travers l'instrument de stabilité à concurrence de 10 millions d'euros. Ces différentes composantes visent notamment à favoriser la réconciliation nationale et le dialogue interconfessionnel et intercommunautaire, à soutenir le déploiement d'observateurs des droits l'homme, en étroite coopération avec le haut commissariat des droits de l'homme des Nations unies, et à restaurer les médias indépendants pour permettre un accès à l'information neutre et objective.

Par ailleurs, notre coopération au développement n'a jamais été suspendue, même si, pour des raisons de sécurité, certains projets ont dû être mis en attente. En parallèle, l'Union européenne se prépare à accompagner le processus de transition en vue de restaurer des institutions démocratiques. Ce sera un long processus, qui nécessite des efforts partagés. Vu l'ampleur et la complexité des défis auxquels la République centrafricaine est confrontée, il serait déterminant que la communauté internationale maintienne son engagement dans la durée. Les ministres des affaires étrangères discuteront également de la situation en République centrafricaine lors du prochain Conseil Affaires générales le 16 décembre, à Bruxelles.